virðulegi forseti háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson útlistaði í stórum dráttum framtíðarsýn sjálfstæðisflokksins varðandi uppbyggingu líferyissjóðs eða lífeyriskerfisins vil ég frekar kalla það vegna þess að ég deili ekki þeirri skoðun að við eigum bara að hafa lífeyrissjóðakerfi heldur bara lífeyriskerfi

lífeyrissjóði sem standa undir lífeyri fólks þetta er að mínu mati óraunhæf framtíðarsýn vegna þess að ef við setjum ekki lög um að laun dugi til framfærslu munu iðgjaldagreiðslur af launum sem ekki duga til framfærslu

lífeyrissjóðakerfi síðan vil ég jafnframt geta þess að ég tel þetta vera óraunhæfa framtíðarsýn að byggja bara sjóðakerfi hér vegna þess að það mun krefjast þess að við erum með lífeyrisjsóð sem er ekki aðeins hundrað fjörutíu prósent af stærð hagkerfisins heldur margfalt stærri sjóði ég geri ráð fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn ætli að leysa vandamálið við að finna arðbærar tryggar fjárfestingar með því að leyfa fjárfestingar erlendis en ég spyr þá háttvirtan þingmann er ekki hætta á þegar lífeyrissjóður er orðinn svona stór þó svo að hann geti fjárfest erlendis að eignaverð í landinu hrynji þegar stórir árgangar lífeyrisþega fara að taka út lífeyrinn sinn hvernig ætlar háttvirtur þingmaður að leysa það vandamál því að það er líka öldrunarvandamál í lífeyrissjóðakerfinu það er ekki bara í almannatryggingakerfinu